Europa lleva ya unos cuantos años haciendo un esfuerzo especial para tener un sector financiero estable y seguro. La crisis nos vino a recordar que los bancos y las entidades financieras estaban mal reguladas y mal supervisadas. Europa lleva años trabajando para tener un sistema financiero robusto que pueda ofrecer servicios a los consumidores y que además sea especialmente estable. Y, por lo tanto, es muy importante que aquellas entidades financieras que provean de servicios al mercado europeo cumplan con una regulación equivalente, con unos controles que puedan ser homologables a la regulación europea. Y para ello existen los sistemas de equivalencia. Sistemas de equivalencia que la Comisión gestiona pero que tienen que ser más transparentes tiene que haber un control más estricto por parte del Parlamento Europeo y, además, el modelo tiene que revisarse porque en los próximos meses tendremos que negociar un futuro acuerdo con el Reino Unido, que también lo hace especialmente importante.